Et nous avons un souhait que notre Parlement se rassemble le plus largement possible autour d'une législation ambitieuse, qui pourra s'appliquer, entrer en vigueur et changer les choses concrètement dans les zones de conflit.

Pour le Parlement européen, la traçabilité doit être obligatoire pour tous les acteurs clés de la filière c'est le sens de notre vote en commission INTA.

Cette législation européenne pourra alors servir de modèle afin de créer une dynamique positive dans d'autres régions du monde.